frú forseti við ræðum í dag störf og stefnu ríkisstjórnarinnar í raun segir það sem segja þarf um störf þessarar ríkisstjórnar að hún skuli ekki hafa treyst sér til að láta sjá sig í þinginu aftur óbreytta í óðagoti var reynt að setja saman nýja ríkisstjórn eða nýja uppröðun í stjórnina til að sömu ráðherrar þyrftu ekki að mæta hér og svara fyrir það sem þeir hafa gert undanfarnar vikur og mánuði og til að sumir ráðherrar kæmust í skjól í nýjum ráðuneytum engu að síður er ástæða til að óska þeim sem hafa tekið sæti í ríkisstjórninni til hamingju með það og óska þeim velfarnaðar í starfi guðbjartur hannesson fær ákaflega stórt hlutverk og gott að hann skuli vera kominn með reynslu af hans fjárlagagerð því að hjá hans ráðuneyti verður megnið af útgjöldum ríkisins vonandi að þar takist vel til eins er má segja fagnaðarefni að ögmundur jónasson skuli aftur vera kominn í ríkisstjórnina og maður vonar að það aðhald sem hefur komið úr þeirri átt breytist í engu þó hann sé sestur á nýja stað í salnum hins vegar veltir maður því fyrir sér hvers vegna hæstvirtur dómsmálaráðherra ragna árnadóttir var látin víkja úr stjórn hafði hún ekki staðið sig sem skyldi og hvar er kristján möller kristján möller er líklega eini ráðherrann sem hefur verið í einhverjum samskiptum út á við við til dæmis atvinnurekendur sem sakna hans nú sárt og sjá ástæðu til að mótmæla því sérstaklega að honum væri vikið úr ríkisstjórn en svona er það eitt tengist öðru í pólitíkinni og vandræðagangur viðskiptaráðherra fjármálaráðherra félagsmálaráðherra hæstvirtur forsætisráðherra o fl hefur nú orðið til þess að kristján möller fær ekki að

sú ríkisstjórn sem hefur verið að störfum í sumar og við höfum fylgst með vandræðagangi hjá dag eftir dag skuli hafa farið þannig með vald sitt að hún treysti sér ekki til að mæta til þings og verja gerðir sínar það er engu að síður ástæða til að ræða það sem hefur verið að gerast í samfélaginu á mark þessarar ríkisstjórnar undanfarna mánuði og raunar frá því að hún tók við völdum þó að maður hafi verið farinn að vona það að nú næstum því tveimur árum eftir efnahagshrunið gætu núverandi valdhafar farið að líta til framtíðar og tala út frá framtíðarsýn sinni og stöðu sína út frá því sem þeir hafa gert þá virðist hæstvirtur forsætisráðherra enn þá vera algerlega fastur í fortíðinni ef hæstvirtur forsætisráðherra ætlar að dvelja þar áfram er ekki hægt annað en taka þá umræðu almennilega því hæstvirtur forsætisráðherra leyfir sér

ríkisstjórninni sem sat þegar hrunið varð ríkisstjórninni sem sat þegar mistök voru gerð á hverjum einasta degi eins og reyndar kemur ágætlega fram í rannsóknarskýslu rannsóknarnefndar alþingis sem kom held ég að minnsta kosti óhætt að segja hæstvirtur

gera til að hefta útrásina þeir áttu auðvitað meira að segja sjálfstæðisflokkurinn frjálshyggjuflokkurinn mundi reyna að draga eitthvað úr útrásinni umfram það sem samfylkingin taldi við hæfi og hver man eftir því að samfylkingin sagði aftur og aftur og aftur ár eftir ár eftir ár að útrásin og öll sú dásemd sem henni fylgdi væri ekki þáverandi ríkisstjórn framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks að þakka nei þetta var allt e e s samningurinn og hafði ekkert með valdhafana að gera en nú allt í einu kannast menn ekki við það og kannast alls ekki við árin sín í ríkisstjórn þar sem hæstvirtur núverandi forsætisráðherra lét meira að segja setja sig inn í sérstakt efnahagsráð ríkisstjórnarinnar til að geta haft puttann í málunum með þeim árangri sem við sáum svo fyrir tveimur árum síðan

framtíðarsýn sem menn gætu haft trú á og fjárfest í þó að hér sé tala mikið um uppgang í efnahagsmálum þá minnir sú umræða fyrst og fremst á þá tækni sem var notuð í sovétríkjunum á sínum tíma tölfræðileiki til að réttlæta hlutina þrátt fyrir að hverjum manni mætti vera ljóst bara með því að ganga um göturnar eða hitta fólk í kaffi að ástandið væri allt annað heldur en hinar uppstokkuðu tölur áttu að gefa til kynna þannig leyfir til dæmis hæstvirtur forsætisráðherra sér að halda því fram að megnið af bættri stöðu ríkissjóðs eins og hún kallar það væri til komið með samdrætti með niðurskurði með sparnaði réttara sagt einungis tuttugu og eitthvað prósent með útgjöldum með gjaldtöku hvernig kemur þetta heim og saman við það sem fulltrúar atvinnulífsins hvort sem heldur sem fulltrúar vinnuveitenda eða launþega segja hvers vegna dó stöðugleikasáttmálinn svokallaði drottni sínum það var vegna þess meðal annars að ríkisstjórnin stóð engan veginn við það að ráðast í þær sparnaðaraðgerðir sem til höfðu staðið byggði hins vegar fyrst og fremst á skattahækkunum og ætlar að halda áfram á þeirri braut hæstvirtur fjármálaráðherra ætlar þó að standa við það loforð sem hann gaf þegar hann sagði jú einn nothing yet við skattahækkunum enn á að ráðast í skattahækkanir í haust á þeim tíma þegar ríki allt í kringum okkur sem eiga í efnahagslegum erfiðleikum eru að fara í þveröfuga átt eru að auka umsvif hagkerfisins búa til fjárfestingu búa til þær aðstæður þar sem verðmætasköpunin verður meiri og verður þá meira til til að skattleggja hér er farið í þveröfuga átt það er samdráttur á öllum vígstöðvum hvers vegna hafa menn komist upp með þetta til þessa jú meðal annars vegna þess að ríkisstjórninni hefur verið forðað frá því að gera mistök sem hefðu verið svo stórkostleg að jafnvel frammistaða samfylkingarinnar í ríkisstjórninni tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og níu bliknar í samanburði þessi ríkisstjórn ætlaði nefnilega að setja hundruð milljarða af skuldum einkafyrirtækis yfir á íslenska skattgreiðendur og hvernig væri staðan í dag ef það hefði tekist nú talar ríkisstjórnin um að erfiðar aðstæður séu fram undan erfiður vetur það stendur til að ráðast í verulegan niðurskurð og verulegar skattahækkanir niðurskurðurinn á að skila þrjátíu milljarða króna sparnaði og skattahækkanirnar tíu eða ellefu milljörðum samtals um fjörutíu milljörðum þetta er einmitt sama tala og hefði farið í að borga bara vexti af icesave á þessu ári ef ríkisstjórnin hefði fengið sínu framgengt og allar skattahækkanir og allur niðurskurður ríkisstjórnarinnar til þessa gerir ekki meira en eiga fyrir þessum vaxtagreiðslum ef til þeirra hefði komið raunar er þetta ekki alveg sanngjarn samanburður því sparnaðurinn er að minnsta kosti t tvöfalt meiri þessar vaxtagreiðslur sem að til að greiða út úr landinu í erlendri mynt hefðu þá ekki skapað þau margföldunaráhrif sem þær munu gera ella þegar peningarnir þó haldast í hagkerfinu svo að sparnaðurinn vegna icesave er líklega tvöfaldar allar aðgerðir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum en það sem er kannski enn þá verra að menn skuli ekki vera að nýta tækifærið því að tækifærin eru svo sannarlega til staðar hér er í heimsókn utanríkisráðherra indlands og við í utanríkismálanefnd áttum fund með ráðherranum í morgun og þessi ráðherra eins og svo margir erlendir gestir geta ekki annað en undrast það hversu mikil tækifæri eru til staðar þrátt fyrir allt og svo auðvitað undrast menn það líka vegna þess að tækifærin skulu ekki vera nýtt hverjar eru hér aðstæður til dæmis í atvinnumálum hversu mörg tækifæri eru til staðar því geta fulltrúar ríkisstjórnarinnar í iðnaðarnefnd til dæmis svarað þar sem tugir fjárfestingarkosta hafa verið kynntir en allir stoppaðir hver og einn einasti vegna stefnu ríkisstjórnarinnar í atvinnumálum og tilhneigingar vinstri grænna til að koma í veg fyrir alla möguleika til að skapa störf

við og eitt var ánægjulegt að heyra í ræðu hæstvirts fjármálaráðherra hann talaði um mikilvægi samstarfs samstarfs og samvinnu milli stjórnar og stjórnarandstöðu vonandi gerist það nú sem ekki hefur gerst til þessa að ríkisstjórnin meini það sem hún er að segja og við fáum að kynnast því að leitað verði til stjórnarandstöðunnar um samstarf og samvinnu um uppbyggingu íslands